Panie Przewodniczący! W Radzie Europejskiej w wypadku postępowania w sprawie artykułu siódmego każde państwo może wypowiedzieć się zgodnie z przekonaniami swoich obywateli, zgodnie ze stanowiskiem swojego rządu. Uważam, że w żadnym wypadku nie powinniśmy wywierać presji na Austrii, która w sposób bezstronny powinna sprawować prezydencję, żeby w jakikolwiek sposób antycypowała głosowanie w Radzie Europejskiej, w ogóle mam nadzieję, że do niego nie dojdzie, albo zachęcała Parlament do zajęcia jakiegokolwiek stanowiska przeciwko jednemu z państw Unii Europejskiej.